Înființarea unei infrastructuri europene de cercetare care să lucreze pe baze necomerciale contribuie la eficientizarea programelor comunitare de cercetarea și la diseminarea și optimizarea rezultatelor în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și demonstrativă la nivel comunitar. Salut faptul că aceste infrastructuri pot primi cofinanțare prin instrumentele financiare ale politicii de coeziune, în conformitate cu regulamentele privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social și Fondul de coeziune. Vreau să subliniez că este extrem de important faptul că aceste infrastructuri fac legătura dintre institutele și structurile de cercetare, universități, mediul academic și sectorul privat, fiind în beneficiul utilizării rezultatelor cercetării de către zonele industriale.